Kiedy 30 lat temu Zjazd Deputowanych Ludowych Związku Radzieckiego potępił pakt Ribbentrop Mołotow pakt, który Stalin w telegramie do Ribbentropa określił jako krwią zcementowaną przyjaźń pomiędzy obu krajami wydawało się, że ten rozdział historii jest zamknięty. Dziś następuje próba rewizji tamtych ocen, w tym także fałszowania prawdy historycznej w odniesieniu do Polski. Udział mojego kraju w walce przeciwko Hitlerowi nie może być kwestionowany. Polacy w żadnym znaczeniu nie współpracowali z Niemcami, walczyli z nimi na wszystkich frontach, zorganizowali silny ruch oporu i podziemną administrację.

Najnowsze płynące z Moskwy insynuacje, że obozy koncentracyjne w Polsce budowano nieprzypadkowo, lecz dlatego że sprzyjał temu społeczny klimat, są skandalicznym przejawem złej woli i arogancji. W Polsce przed wojną zamieszkiwała największa w Europie społeczność żydowska i ten fakt miał decydujące znaczenie dla Trzeciej Rzeszy.

Pojawiające się próby fałszowania historii i pamięci o II wojnie światowej wymagają zdecydowanego sprzeciwu.